S a ajuns la el după foarte multe discuții, determinate câteodată, din păcate, de presiuni din partea unor actori implicați în acest Regulament. Consiliul a avut o contribuție pozitivă, prin introducerea Anexei care cuprinde primele nouă coridoare. Această inițiativă grăbește punerea în aplicare a Regulamentului, chiar dacă termenele cerute de statele membre, trei și cinci ani sunt, în unele cazuri, cred eu, exagerate.

CE. Se va organiza un ghișeu unic pentru alocarea capacității în interiorul orarului deja aprobat. Este un mare pas înaintre, atât pentru transparență, cât și pentru eficiența activității companiilor de transport. Nu există prioritate pentru traficul de marfă. Traficul de pasageri nu va fi perturbat. Dimpotrivă, poate avea avantaje, datorită coordonării deciziei la nivel de coridor. În cazul unei dereglări a traficului, regulile decise la nivel de coridor vor fi aplicate astfel încât perioada pentru revenirea la normal să fie minimă. Consider că acceptarea de către Consiliu a deschiderii coridoarelor pentru toți beneficiarii interesați este un alt mare câștig al acestui Regulament. Există, de asemenea, posibilitatea ca statele membre, pe baza unor motive serioase, să nu participe la crearea unui coridor. Stimați colegi, perioada crizei creată de cenușa vulcanică a demonstrat că nu există coordonare a traficului pe calea ferată la nivel european. Companiile au pierdut o ocazie importantă să demonstreze că traficul pe calea ferată poate fi o alternativă la traficul aerian. De altfel, stadiul aplicării primului pachet feroviar ne arată foarte clar că nu există o piață internă veritabilă în acest sector. Acest Regulament este un pas înainte în eficientizarea transportului de marfă pe calea ferată. Rămâne la latitudinea statelor membre să finanțeze dezvoltarea infrastructurilor feroviare. Sunt convins că necesitățile pieței vor demonstra utilitatea acestor investiții. În contextul crizei actuale și al necesității reducerii emisiilor de bioxid de carbon, este clar că transferul, de pe șosele pe calea ferată, al transportului de mărfuri este un factor pozitiv, care trebuie luat în serios.